C'est pour cela que lorsque, aujourd'hui, nous nous mettons d'accord sur trois points, il faut que nous nous mettions d'accord sur une chose, ici, ensemble.

Et même si cela dure deux mois, si cela dure trois mois, si cela dure quatre mois et ce sera difficile pour les uns et pour les autres nous n'accepterons le budget européen que s'il y a un accord sur les points que nous mettons sur la table.

C'est quand même simple et c'est pour cela que l'idée d'Alain Lamassoure d'une convention est intéressante car il faut discuter dans l'espace public européen avec les parlements nationaux, avec les représentants des gouvernements, avec les commissaires. Les ressources propres constituent une possibilité de réduire je le dis trois fois de réduire je le dis à tous les conservateurs de réduire les contributions nationales et, en même temps, de renforcer le budget européen.

Si nous arrivons donc, dans l'espace européen, à faire comprendre cela, les citoyens européens seront d'accord avec nous. Je le répète réduire la contribution nationale et renforcer le budget européen! Oui, il y a aura des taxes européennes.

les gouvernements sont déjà en train d'étrangler, au niveau national, leur économie.

L'Irlande, c'est la faillite du néo libéralisme, c'est la faillite de la dérégulation.

Eh bien, vous y êtes, c'est la catastrophe économique et maintenant, que fait le gouvernement irlandais?